Le peuple libanais réclame un changement un pays neutre d'un point de vue religieux, des institutions efficaces et progressistes...

il veut tourner la page de la corruption. On le sait, le Liban, depuis son indépendance, est le terrain où s'exerce l'influence des puissances régionales et de leurs alliés.

Nous voyons l'urgence de la reconstruction politique et économique aider la société civile à faire siennes les réformes aujourd'hui demandées par le FMI donnera la possibilité à ce pays de revenir sur la scène économique et politique et de pouvoir débloquer 11 milliards d'euros d'aides.